Si tratta di tre film che sono tutti e tre opere prime molto mature su tematiche di grande attenzione per l'Europa.

Quindi inviterei veramente a dare il segnale di un'attenzione a questi giovani cineasti, oltre a ricordare anche che l'originale premio del Lux Prize consiste nella sottotitolazione dei tre finalisti nelle 24 lingue ufficiali europee per favorire la circolazione in Europa e fuori dall'Europa.